Musimy poczuwać się do odpowiedzialności za to, co tam się stało, bo tam się coś stało tam zginęło prawie 100 osób. Odpowiedzialni jesteśmy nie w sensie prawnym, i nie w sensie moralnym, ale w sensie politycznym.